Y este es el momento en que tenemos que responder, porque todo lo anterior ya está hecho hemos condenado a Maduro y a su régimen cientos de veces

La pregunta es ¿qué más, señorías? Y yo quisiera que hubiera un consenso en esta Cámara sobre qué más. Y esta creo que es una reflexión que nos obliga a ser inteligentes y pragmáticos inteligentes porque hay que encontrar en la región, en los agentes internacionales de la región, aliados para ayudar a Venezuela, y hacerlo como un país amigo de Venezuela, que es la Unión Europea y pragmáticos, porque hay que encontrar salidas pacíficas y democráticas. Se ha dicho bien, pero salidas, inclusive a la dictadura, porque también las dictaduras necesitan salidas. Y yo creo que lo importante de hoy es mandar este mensaje, porque el acuerdo de la Cámara, además de las condenas, es que, en primer lugar, solo el pueblo venezolano decide. En segundo lugar, que no cabe ninguna intervención ajena y mucho menos violenta, y creo que es oportuno recordarlo.